Das setzt voraus, dass die Vorschläge, die gemacht werden, Einigkeit mit sich bringen. Aber die Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist folgende Ich würde mir auch etwas Kohärenz in Ihrer Fraktion wünschen. Hier fordern Sie Eurobonds, in Deutschland erklären Sie Eurobonds zu einer Art Gotteslästerung.